Minulotýždňová návšteva pána komisára Füleho dokazuje, že oddanosť čiernohorskej vlády v oblasti európskej integrácie je naozaj úprimná a je najlepšou cestou krajiny smerujúcej do Európskej únie. Sociálne a politické zmeny, ktoré sa v Čiernej Hore za ostatné roky udiali, sú pozitívnym odkazom nielen pre Európsku úniu, ale aj pre susedné štáty tejto krajiny.

Podľa správy UNDP bude Čierna Hora schopná splniť rozvojové ciele tisícročia, medzi ktoré patrí odstránenie chudoby, jednotné základné vzdelávanie alebo zníženie úmrtnosti detí, už do roku 2015. Čiernohorský premiér Igor Lukšič sa na svojej nedávnej návšteve Bruselu vyjadril, že priority Čiernej Hory sú členstvo v Európskej únii a v NATO. Preto ja osobne považujem snahy Čiernej Hory za nesmierne dôležité a plne podporujem asistenciu a pomoc, ktorú Európska únia krajine poskytuje,